Film, ki mi je bil najbolj všeč, v bistvu ne vem, če mi je bil najbolj všeč, ampak, najbolj se ga spomnim trenutno, je Cloud Atlas, ki, mislim všeč mi je bil, kar so se zgodbe na koncu, prepletle v tako neko celoto, ki mi je bila pač všeč, no. zgodba filma, v bistvu je bilo več različnih zgodb v različnih časih. ne vem, v prihodnosti, v preteklosti ene štiri časovne linije, ki, so v bistvu prikazovale, ne vem, ljudi, in potem na koncu ta celota, ki se je združila skupaj, no, pač različne časovne linije so bile v bistvu različne, mislim so bile v bistvu iste osebe. in dejansko zgodba je bila podobna, ampak v drugem času. ja. izletniški kraj najbolj mi je bila všeč Šrilanka, ker, je to v bistvu bila moj prvi tak izlet, v te daljne države in, prikazovala je tudi, ne vem, res neko drugo življenje. ja. glavne znamenitosti, najverjetneje safari park torej te, živali, sloni, tudi obala, torej Indijski ocean, primerno za surfanje. pa na sploh pač džungla in življenje v njej. no, to je najverjetneje mišljeno za, ne vem, nekaj bližnjega, ampak ja, pač z letalom oziroma z avtom do letališča in potem z letalom do, prestopa in potem na drugo letalo in, nato pač do do kraja. Po kraju pa s tuktuki. poklic, ki mi je všeč, je cvetličar zaradi tega, ker, ima ne vem, veliko kreative pri, pri sestavljanju različnih aranžmajev, plus tega dela z rožami, z živimi stvarmi, ki, so pač fajn, no, in sama sem tudi hotela biti kaj takega. ja, sestavljajo, aranžmaje za različne dogodke, se prilagajajo, željam ljudi, ne vem, specifikam, dogodkov, se ukvarjajo, ne vem, z barvami, z rastlinjem, z različnimi dodatki. pač, ne vem, kreativno ustvarjajo z rožami. jed, ki si jo sama pripravljam, ponavadi so to, kakšne, v bistvu so to jedi, ki so zelo hitro pripravljene in ne zahtevajo veliko, ne vem, sploh moje prisotnosti. torej, da nekaj pripravim in vržem na pekač in dam v pečico in grem čez eno uro nazaj in grem jest. ponavadi so to kakšni fileji rib, pa krompir in kaka zelenjava. ali pa je to so to neke testenine s paradižnikovo omako, ja, všeč mi je, ker se hitro pripravi, pa ker je, ne vem, dejansko mi dobro pač taka, takšne stvari. Kako to jed pripravljam, najprej si grem v kleti po domač krompir, ker sem, rahlo alergična, ne, ta sok oziroma prah, ki gre pri lupljenju krompirja iz krompirja. krompir lupim ponavadi zunaj, nekje na prostem, da čim manj tega praha vdihujem. zdaj vem, da večina ljudi lupi krompir z nožem, jaz to počnem z lupilnikom, ker mi je tako lažje. nato krompir umijem, ga narežem na, cekinčke ponavadi. In ga, zalijem z olivnim oljem in, soljo. to premešam v eni skledi in, ga dam na pekač, ki sem ga prekrila s pekipapirjem. nato to dam v pečico, ki je že predhodno segreta, nato, pustim kakih petnajst minut, da se to peče in nato dodam še ribo, ki sem jo pripravila na isti način, torej, da sem jo malo polila z olivnim oljem in jo posolila. to dodam in pečem še dvajset minut, med tem časom si običajno pripravim neko solato ali je to, ne vem, zelena solata ali, repincelj ali, zelje. ja, si to pripravim, začinim, in potem grem jest. Najbolj všeč mi je bila knjiga, zdaj trenutno nazadnje, v bistvu Rich Dad Poor Dad. gre za knjigo, ki, pripoveduje o tem, da smo v bistvu finančno zelo nepismeni. in, všeč mi je bilo, ker se to običajno ne ponavlja, ker nas dejansko v šolah, ne učijo, o finančnosti, finančnih zadevah, ki jih potem v življenju potrebujemo. ja, zato mi je za knjiga všeč in, nameravam prebrati še več takšnih knjig. vsebina knjige, da, v bistvu govori en milijonar, ki je začel iz nič. in sicer ta se je kot deček učil pri, v bistvu je imel dva očeta, njegov pravi oče je bil akademik, ki je hodil vsak dan, v službo. in potem s tem denarjem, ki ga je zaslužil, si kupil hišo si kdaj privoščil kakšen dopust, medtem kot je imel, nekega sošolca, prijatelja, dečka, ki je imel pa očeta, ki, je imel v bistvu veliko podjetij in je imel drugačen pogled na, na, na delo, na odnos z denarjem. in, in temu, Robertu, torej ta deček, ki govori, zgodbo, se v bistvu odloči za učenje finančne pismenosti pri tem drugem očetu, ki je bil v bistvu rich dad. ja, v bistvu ga uči na zelo drugačen način, da v bistvu delaš pa ne delaš zato, da bi zaslužil denar, sploh v štartu, ko se učiš, ampak v bistvu delaš, zato, da se naučiš stvari, da imaš znanje, ki ti bo potem koristilo pri, drugih stvareh v življenju, da se boš, ne vem, lažje znašel in ja. naravna katastrofa, ki mi je ostala v spominu, so poplave, ki so bile nekaj let nazaj v Mariboru, in sicer zato ker je na poplavnem območju, živela tudi, moja sorodnica, teta, ki so jih poplave zelo, prizadele, saj so namreč poplavile celotno spodnjo, etažo, ja, pa tudi prvič je bilo, da sem videla, v živo kaj takega. najbolj orodje trenutno se mi zdi najbolj uporabno, to je, to pa hilti. ja, ki, s katerim lahko v bistvu, glede na način, kako deluje s tem, vibracijami. lahko, res veliko stvari, ki so zelo trdne skupaj, ampak s temi vibracijami jih dejansko lahko, uničiš oziroma razgradiš. najbolj mi je všeč, jesen, zaradi vseh barv in, oblačnosti, ker vročine preveč ne maram oziroma jo maram, ob zelo, ob malo včasih, no, plus jeseni sem lahko tako toplo zadekana in oblečena, in, ja. slabe plati tega letnega časa so, da proti koncu, postaja zelo turobno, mračno, oblačno, na začetku so še, mislim, je še veliko teh pisanih barv, ki, ki nekako te navdihujejo in so ti všeč, potem pa to izginja, no, in dokler ni sneg, ko je vse bilo in je tudi lepo, je pač malo mračno in turobno. hobi, ki mi je najbolj všeč, je slikanje, po platnu, ker, sem takrat, sama s sabo in, lahko packam gor pa, ne vem, tega noben ne bo, obsojal ali komentiral, oziroma tudi, če bo, je pač to nekako nepomembno, ja, mislim ob tem se sprostim in, se izražam umetniško. slabe plati tega hobija so, da mi večkrat, recimo sploh, mislim, zame specifično, da mi te slike, ki jih nakracam, niso všeč, in potem, te slike ali, zažgem ali, pa imajo pač milijon plasti, dokler mi pač, niso všeč. najbolj všeč mi je, v bistvu svinja domača, ker smo nekaj časa doma imeli svinje, in, vedno, ko so se hranile, sem šla zraven in, jih pocartala, ker so se ful rade cartale. in potem so vedno, ko so slišale moj glas, ker sem se seveda pogovarjala z njimi, so v bistvu prisluhnile in so se hotele cartati in to mi je bilo tako najbolj kjut na svetu. In je pol ful škoda, ker jih nismo imeli več. treba je dajati hrano, čistiti iztrebke, kdaj izčistiti kožo, primerno bi bilo jo tudi kdaj ven peljati, pač takrat ni bila temu namenjena. tako da, ja, no, to v glavnem. ljudje ogrevajo svoje hiše na različne načine, ali imajo, en vir ogrevanja, torej da je vse gre iz ene točke, kot je recimo kamin, ali imajo centralno ogrevanje, torej, da se, da, ne vem, ali je to z nekimi radiatorji ali s stalnim gretjem, na vse skupaj, pa to ogrevanje potrebuje neki, vir, to so pa ponavadi, ne vem, toplotne črpalke, peči na trda goriva, olje, pa podobno, no. ... Zdravo, pozdravljen, vabim te na svojo rojstnodnevno zabavo, saj sem dopolnila šestindvajset let, praznovala bom na domu v petek, iksipsilon datuma, prosim, sporoči mi en teden prej, zelo te bom vesela. vse najboljše za rojstni dan, želim ti veliko sreče, uspeha v življenju, veselja, ljubezni, denarja.